virðulegur forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um heildarstefnumótun í málefnum útlendinga

ásamt mér er allur þingflokkur samfylkingarinnar hún er svohljóðandi alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að undirbúa heildstæða opinbera stefnu í málefnum útlendinga og innflytjenda markmið stefnunnar skal vera að samræma og tryggja réttindi útlendinga og innflytjenda sem hingað koma vegna atvinnu fjölskyldusameiningar eða sem flóttafólk stefnumótunin skal unnin af sérstakri nefnd með aðild forsætisráðuneytis dómsmálaráðuneytis menntamálaráðuneytis og félagsmálaráðuneytis jafnframt eigi sæti í nefndinni fulltrúar sveitarfélaga rauða kross íslands og alþjóðahúss umboð nefndarinnar verði með þeim hætti að hún geti skipað vinnuhópa um einstaka málaflokka sem komi til nánari skoðunar hjá nefndinni á grundvelli slíkrar stefnumótunar verði ráðist í lagabreytingar sem nauðsynlegar þykja til að tryggja réttindi útlendinga og innflytjenda sem best og gera málaflokkinn samhæfðari gegnsærri og skilvirkari nefndin ljúki störfum haustið tvö þúsund og sjö virðulegur forseti ég ætla aðeins að fara yfir þessa greinargerð það hafa margir í fyrstu velt því fyrir sér af hverju ég sé með sérstaka nefnd í þessu máli en ekki að innflytjendaráð komi að málinu og skýringin á því er afar einföld innflytjendaráð er ekki með stoð í lögum og meðan svo er ekki er ekki hægt að fela því slík viðamikil verkefni á meðan svo er því að það mun þá vera eitt af brýnustu verkefnum sem ég nefni hér í greinargerðinni að gefa innflytjendaráðinu lagastoð það er afar mikilvægt að það sé mótuð sé skýr og heildstæð stefna í málefnum sem snúa að útlendingum og innflytjendum umræðan um þessi mál á eftir að aukast verulega í takt við þá fjölgun sem hefur orðið hérna og opnun evrópu samfara aukinni þörf fyrir vinnuafl þá má ætla að í kjölfarið muni enn fleiri kjósa að setjast hér alfarið að og aðlagast samfélaginu heldur en kannski nú er við erum að ræða um verulega stóran hóp hérna og það ber auðvitað hæst að höfuðborgarsvæðið er fjölmennast og auðvitað norðausturkjördæmi með kárahnjúkavirkjun þar í broddi fylkingar en kannski stærsti hópurinn er hér á lykilhugtak og hugmyndafræði og það ber að hafa í huga þegar heildarstefna af þessu tagi er annars vegar þetta er sú hugmyndafræði sem er líka til dæmis nýtt í málefnum fatlaðra málefnum kvenna

samþættingin tekur til dæmis til þess að allir minnihlutahópar mætist og blandist samfélögum á þann hátt að þeir haldi að hluta sinni eigin menningu og haldi sínum sérkennum ásamt því að aðlagast íslensku þjóðfélagi og tileinka sér til dæmis tungumálið en jafnframt fá þeir auðvitað aðgang að allri þjónustu fyrir fjölskyldur sínar svo sem í leikskóla og skóla og aðgang að íslenskum vinnumarkaði samþætting þarf einnig að taka til þátta eins og vinnustaða búsetu náms skólagöngu og stuðnings við þurfum ekki annað en að líta til dæmis til vesturheims þangað sem íslendingar flykktust hér á árum áður þeir héldu auðvitað öllum sínum sérkennum voru í sínum hópum en aðlöguðust samt sem áður vel samfélaginu og urðu þar mætir borgarar og miklir frammámenn í þeim samfélögum ég byrja á því í greinargerðinni að ræða um þau lög og reglugerðir sem þarf að breyta eða fara yfir þetta segir okkur það að með slíkri nefnd þarf að skipa kannski marga vinnuhópa sem hafa ákveðin verkefni og það er vegna þess að þetta er líka ákveðinn frumskógur við þurfum líka alltaf að hafa það að markmiði að lögin verði gegnsæ og þau séu heildstæð hvort sem við erum að ræða atvinnurétt eða þjónustu eða búsetu þannig að allt sé það heildstætt ég nefni nokkur lög sem hafa valdið óróa hér sem er mikilvægt að skoða en líka númer eitt auðvitað að innflytjendaráð fái stoð í lögum það væri mjög gagnlegt ef til dæmis þar sem þetta mál mun nú fara til félagsmálanefndar en félagsmálanefnd hefur þegar rætt um stefnu ríkisstjórnar um aðlögun innflytjenda að hún gæti komið með tillögu um lagabreytingu um að innflytjendaráð fái lagastoð það væri ekkert óeðlilegt að félagsmálanefndin mundi þá koma fram með slíka tillögu beint því að það er mjög brýnt að svo verði svo að þangað sé hægt að senda verkefni og skipa undir og vinnuhópa með fagfólki öðru sem fara yfir einstaka mál slíkt er auðvitað á öllum norðurlöndunum og ég vil benda á til dæmis etnískt ráð í danmörku svíþjóð finnlandi og noregi og þetta eru í rauninni þau tæki sem eru afar nauðsynleg að hafa fyrir stjórnvöld þetta er líka það tæki sem vinnur með aðilum vinnumarkaðarins með pólitískum flokkum með sveitarfélögum með öllum aðilum sem þar koma að það er líka mjög mikilvægt að við förum núna yfir lögin heildstætt útlendingalögin sem eru í gildi atvinnuréttinn og annað og þar eru nokkur atriði sem hafa valdið miklu bæði umróti og umræðum meðal útlendinga og eins meðal íslendinga og það er til dæmis þetta með íslenskukennsluna á að hafa hana svoleiðis

því að það mun auðvitað alltaf vera undanþága í öllu slíku þá má til dæmis nefna eins og fólk af öðrum málasvæðum fólk sem notar myndir í sínu máli en ekki bókstafi fólk sem er með annað bókstafakerfi það er gamalt fólk það er ólæst fólk við skulum ekki gleyma því að það getur verið stór hópur sem hér leynist án þess að nokkur aðgerðaráætlun hafi endilega verið kynnt í því það geta verið fatlaðir einstaklingar og svo framvegis þannig að það er afar brýnt að skoða í rauninni allan þennan hóp ég hef líka rætt um að hún verði að vera ókeypis því að þarna verðum við að leggja inn ákveðna fjármuni því að þetta eru fjármunir sem byggja á til framtíðar norðurlöndin hafa verið mjög dugleg við að gera slíkt og þá sérstaklega kannski norðmenn og öll slík námskeið í tungumáli eru ókeypis það hefur verið mikið rætt um svokallaða tuttugu og fjögur á ára reglu hún var nú sett inn á sínum tíma í útlendingalögin til þess að hafa vernd gegn mansali þetta er mjög tálmandi ákvæði og stangast á við íslenska löggjöf um hjúskap þannig að það er mjög mikilvægt að við séum ekki með aðra löggjöf fyrir útlendinga en íslendinga þannig að það er líka eitt af því sem þarf að skoða þetta mál því að danir eru þeir einu sem eru með hliðstætt í sinni löggjöf og ég veit að það mál er fyrir mannréttindadómstólum eins af ákvæði um dvalarleyfi vegna fjölskyldusameiningar það ákvæði lýtur í rauninni kannski fyrst og fremst að sýnilegum útlendingum en ekki útlendingum frá evrópu þar með erum við farin að mismuna og jafnvel farin að mismuna eftir litarhætti sem stangast á við stjórnarskrá það er því að mjög mörgu að hyggja það er eins og ég nefni í

og það er eitt sem er afar brýnt og ég vil beina því líka til háttvirtra þingmanna sem hér eru og eru í félagsmálanefnd og það er jafnvel að koma með breytingartillögu varðandi túlkaþjónustu þannig að hún sé tryggð í sveitarfélögum og á öllum þeim stöðum sem viðkomandi einstaklingar þurfa á að halda og það þarf að skoða það sérstaklega það þarf að skoða auðvitað lög um almannatryggingar og það er í stefnuplaggi ríkisstjórnarinnar um aðlögun innflytjenda er einmitt rætt talsvert um heilbrigðiskerfið og ég vil taka undir það sem þar er þarna er verið fyrst og fremst að tala um almannatryggingar vegna þess að það virðist vera að það sé einhverju áfátt með það að fólk sé almennilega tryggt sem hér er það sér maður talsvert þegar fólk er að sækja um ríkisborgararétt og þarf undanþágu vegna þess að það var ótryggt og þurfti þar af leiðandi að fá félagsþjónustu sveitarfélaga sem það mátti í rauninni ekki hafa sótt í ákveðinn árafjölda til þess að fá ríkisborgararétt menntamálin eru mjög stór málaflokkur sem þarf að skoða varðandi útlendinga og innflytjendur og það er það að íslenskunámið verði aðgengilegt við þurfum líka að skoða sérstaklega hvernig er hægt að auðvelda innflytjendum að fá menntun og starfsréttindi viðurkennd hér á landi við erum með mjög stóran hóp af hámenntuðu fólki sem er að vinna hér ófaglærð störf þannig að það væri mjög til bóta ef það yrði skoðað sérstaklega ég veit að það er mikil þekking á þessum málefnum til dæmis í alþjóðahúsi það þarf auka áherslu í leik og grunnskólum varðandi kennslu um fordóma og hvernig þeir birtast og hvernig er hægt að koma í veg fyrir þá það þarf líka að huga sérstaklega að hvernig grunn og framhaldsskólar taka á móti nemendum af erlendum uppruna það er vel tekið á móti íslenskum nemendum erlendis og við ættum kannski að skoða hvernig það er til fyrirmyndar og nýta okkur það hér enn frekar það þarf líka að tryggja þessum börnum sína eigin móðurmálskennslu eins og er gert við okkar börn erlendis það þarf líka að skoða sérstaklega varðandi prófin fyrir börn sem eru með íslensku sem annað mál þannig að þau geti tekið þau og þau séu jafnmetin það eru mjög margir góðir hlutir í gangi eins og alþjóð veit og þá er ekki hvað síst fjölmenningarsetrið á vestfjörðum sem hefur verið eitt besta flaggskipið og vestfirðingar hafa staðið sig hvað allra allra best í þessum málaflokki enda með áralanga reynslu af viðveru og búsetu útlendinga á því svæði ég held að við þurfum að fara til aldamótanna nítján hundruð til þess að skoða slíkar tölur

og norðan en það er eitt af því sem er gert að tillögu í þessu að slíkar tillögur séu skoðaðar ég tek ekki afstöðu til þess eða við hér í greinargerðinni um hvort einn staður eins og til dæmis fjölmenningarsetrið á vestfjörðum eigi að vera móður eða miðstöð alls það er eitt af því sem mér finnst að fagfólkið eigi að fara ofan í og skoða allar þær útfærðu hugmyndir sem þar koma fram það þarf að útfæra hugmyndir um námskeiðahald og ráðgjöf og fræðslu til stofnana og einstaklinga og atvinnurekenda verkalýðshreyfingar og svo framvegis þannig að við erum með bæði eins og alþjóðahús og fjölmenningarsetrið sem í rauninni þær lykilstofnanir til þess að sækja þekkingu til það er einnig rætt hér um skipun talsmanns ég minni á gamalt frumvarp frá mér um slíkt ég held að það þurfi að meta kosti þess og galla alveg sérstaklega það hefur gefist vel sums staðar þar sem það hefur verið í eðlilegu framhaldi af þessu þarf líka að skoða hvort það eigi að setja þennan málaflokk allan undir eitt ráðuneyti í stað tveggja eins og

ætti kannski að huga að því hvort það ætti að vera einhver ein miðlæg þjónustustofnun sem tæki allar umsóknir sæi um atvinnuleyfin búsetuleyfin og allar ráðleggingar þegar fólk kemur hér fyrir til landsins ég held að slíkt ætti að skoða síðan er gert ráð fyrir því að það þurfi að skoða sérstaklega stöðu kvenna og barna við þekkjum að um þau mál hefur verið mikil umræða sérstaklega þeirra kvenna sem lenda í skilnuðum og í sifjamálum og þess vegna er til dæmis eins og túlkaþjónusta hjá sýslumanni afar afar brýn og þess vegna er eins og ég nefndi hér áðan þetta að koma með tillögu til dæmis ef félagsmálanefnd gæti gert það að koma með tillögu um túlkaþjónustuna þannig að við séum ekki að þannig að fólk njóti að fullu réttar síns ef á þarf að halda en það hefur auðvitað verið aukning í skilnuðum hjá þessum hópum eins og öðrum en þessar konur standa oft mun hallari fæti en íslenskar konur

er fullt hús af börnum sem hafa verið send forsjárlaust á milli landa og búa þar kannski ekki við nægilega góðar aðstæður en við þurfum í rauninni að hafa borð fyrir báru með því að huga að slíku og við þurfum að skoða sérstaklega stöðu ungmenna eins og ég nefni hér varðandi sjálfstæð búsetuleyfi þegar skóla lýkur þannig að þau geti haldið áfram sínu námi þrátt fyrir að foreldrar séu kannski ekki með slíkt ég lýk nú máli mínu enda tími minn útrunninn en óska þess að þessu máli verði vísað til háttvirtrar félagsmálanefndar og vona að þaðan komi ákveðnar lagabreytingar sem mundu verða þessum málaflokki til góðs